Grupul PPE apreciază documentul elaborat de Comisie și va susține aprobarea lui în cursul președinției maghiare. Considerăm că, pentru implementarea eficientă a strategiei, sunt necesare în principal trei lucruri o listă de priorități și proiecte comune, o coordonare de la nivelul Comisiei și o finanțare corespunzătoare pentru a ajunge la finalul pe care îl dorim toți.

Pentru că trebuie să existe această listă pentru toate țările implicate, o listă de proiecte care să fie aplicate în comun, concomitent, pentru a contribui la creșterea dezvoltării economice a regiunii și, implicit, la atractivitatea acesteia. Toți partenerii trebuie să implementeze aceste proiecte clar definite, care să aibă un set de priorități comune și care să fie aplicate concomitent de către toți actorii implicați. Coordonare experiența Uniunii Europene privind Strategia Mării Baltice a dovedit necesitatea unui cadru adecvat instituit la nivelul Uniunii în scopul de a asigura coerența strategiei. Structura de coordonare nu ar trebui să afecteze responsabilitățile regionale și locale, ci ar trebui să garanteze punerea în aplicare a priorităților convenite. E adevărat, nu este nevoie de mai multe fonduri, de noi instituții sau de o nouă legislație, este nevoie însă de o strategie care să se bazeze pe o listă comună de priorități, o bună coordonare și o finanțare eficientă.

Domnule comisar, ați propus pentru viitoarea politica de coeziune un contract. Poate ați putea să repetați acest exercițiu și pentru implementarea Strategiei Dunării.